Este foarte clar că avem nevoie de o strategie închegată și de politici aplicate pentru combaterea lor. Doresc să atrag însă atenția asupra faptului că aceste politici trebuie să fie elaborate și aplicate cât mai repede, în toate statele membre ale Uniunii, de la capitalele lor, dar și în localitățile mici, în sate și n comune. Fără această aplicare generală ne vom trezi că avem multe situații, precum cazul Ditrău de acum două săptămâni din România, unde doi bucătari de origine asiatică au fost nevoiți să accepte poziția de muncitori necalificați, pentru a nu supăra comunitatea locală revoltată de prezența unor muncitori străini în localitate. Instigarea cetățenilor la ură, la discriminare nu a fost pedepsită de autorități, ba mai mult, a fost acceptat ca cei doi bucătari să fie transferați la o muncă sub pregătirea lor, creând astfel un precedent extrem de periculos. Am avut în Europa mai bine de 1500 de ani de ură, de bigotism, de teamă de ceilalți, oricare ar fi ei, o numim Evul Mediu.